Rozdiel medzi právom a nárokom je ten, že právo, napríklad právo na slobodu prejavu, nič nestojí.

Populisti v celej Európe roky rokúce pred voľbami sľubovali, a po voľbách garantovali, nároky, ktoré dnes spôsobujú obrovské dlhy.

Populisti sľúbili stomesačné odstupné a obrovské dôchodky, množstvo práv, teda v skutočnosti nárokov, a dostali tak Grécko do bankrotu. Ale aj Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Francúzsko ženú verejný dlh od jedného rekordu k druhému, lebo populistickí politici ľuďom nasľubovali veci, ktoré nemá kto zaplatiť. A práve v Grécku vidieť, ako ťažko sa ľudia vzdávajú svojich práv a ako sú ochotní ísť do ulíc.